Čínská republika patří dlouhodobě mezi největší a nejdůležitější obchodní partnery Evropské unie.

Mezi ně patří i osobní údaje občanů Evropské unie, což podle mého názoru může být i velice nebezpečné. Tato země totiž nemá ve své legislativě zakotveny žádné předpisy, které by se zabývaly shromažďováním, ukládáním, zpracováním osobních údajů. Tento veliký nedostatek velice ohrožuje Evropskou unii a samotné evropské občany. Je proto, paní komisařko, nutné zajistit, že transfery osobních údajů mezi námi a Čínou budou v souladu s požadavky Evropské unie na soukromí a ochranu údajů.